Voorzitter, het globaliseringsfonds faciliteert werkloosheid en bevoordeelt grote bedrijven ten opzichte van kleine bedrijven en zelfstandigen. Ondernemen omvat zowel kansen als risico's en kent zowel voorspoed als tegenslag.

Economische tegenslag of bijvoorbeeld de keuze voor bedrijfsverplaatsing worden dan immers door de maatschappij opgevangen in plaats van door de bedrijven. Het globaliseringsfonds werkt dus concurrentieverstorend en legt de bedrijfskosten van met name de grote bedrijven op het bord van de belastingbetaler. Daarnaast geldt dat sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid een zaak van de lidstaten is waar Brussel en Brusselse bureaucraten verre van moeten blijven. De PVV ziet meer dan genoeg redenen om het globaliseringsfonds vandaag nog af te schaffen.